Sie haben sich bekannt zur Rolle Europas in der Welt, zu einer starken Rolle. Auch das ist richtig!

führen muss. Herr Präsident Barroso, in den USA nehmen die öffentlichen Investitionen

steigern. Das ist das Problem,

zum Wachstum leistet. Wir lehnen absolut die Versuche ab, aus populistischen Gründen dieses Budget

brauchen dieses Budget. Was uns aber besonders betroffen macht, ist die Missachtung der sozialen Frage. Es ist ja nicht nur eine

um Unterstützung bittet? Das ist die Realität Armut, Altersarmut, Jugendarbeitslosigkeit ist etwas, was zwar in den peripheren Ländern des Südens extrem ausgeprägt ist, aber es kommt schön langsam auch in die reichen Länder wie Deutschland! Und auch Deutschland rutscht in die Rezession hinein. Ein Drittel der Deutschen befürchtet einen sozialen Abstieg. Das ist das Europa von heute! Wenn wir Europa verteidigen, dann kann es doch

schwach zwar, aber immerhin. Aber ein Sozialpakt ist Ihnen anscheinend

oder zugewanderten Mitbürger. Es gibt viele soziale Fragen in Europa, und daher möchte meine Fraktion jetzt endlich auch einen Sozialpakt haben, und nicht nur einen schwachen Wachstumspakt, und nicht nur

Tendenzen sehen. Wenn der Europäische Rat immer mehr an sich zieht jetzt auch in den Budgetfragen dann frage ich mich Wem gegenüber verantwortet der

oft was nicht geschehen ist. Das ist keine Tendenz, die wir akzeptieren können. Wir wollen eine volle Verantwortung auch des Europäischen

des Nationalismus sehen. Ich verstehe Ihren Begriff der Föderation der Nationalstaaten. Aber, Herr Kommissionspräsident Es muss schon klar sein, dass wir gemeinsam dafür kämpfen, dass die Nationalstaaten jene Kompetenzen an Europa geben, die notwendig sind, damit wir gemeinsam unsere Souveränität in der Welt von heute und

arbeiten, darüber diskutiert. Wir brauchen eine europäische Debatte über die Ziele dieses zukünftigen Europas.

viel Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Wir müssen dieses Europa ändern, wir müssen gemeinsam kämpfen gegen die Entsolidarisierung und gegen den Nationalismus. Der Nationalismus ist etwas, was uns bedroht. Man kann stolz sein auf die Fahne, aber wenn neben der britischen Fahne nicht die europäische Fahne steht, dann ist es